frú forseti kveikjan að þessari fyrirspurn er aðalfundur bandalags íslenskra listamanna sem haldinn var þann sextánda febrúar síðastliðinn en þar voru samþykktar nokkrar ályktanir meðal annars ályktun um það mál er hér ber á góma ég lagði fyrirspurnir fyrir hæstvirtan menntamálaráðherra fyrir skemmstu í tengslum við þessar ályktanir bandalags listamanna þá bar ég upp þá spurningu sem er nú borin upp til fjármálaráðherra það er hvort ráðherra telji koma til greina að tekjur höfunda af endursölu hugverka verði flokkaðar sem fjármagnstekjur samanber áskorun bandalags íslenskra listamanna hæstvirtur menntamálaráðherra svaraði þessari spurningu á þá lund að hún teldi það koma til greina að hugverk gætu fallið undir skilgreiningu á eign í skattalegu tilliti en vísaði að öðru leyti til hæstvirts fjármálaráðherra með svör nú er það svo að menn hafa verið að reyna eftir fremsta megni eftir því sem okkur hefur skilist að einfalda skattkerfið og samræma það svo sem kostur er og þannig háttar til í því kerfi að eignatekjur bera tíu prósent skatt leigutekjur til dæmis af húseignum og öðrum eignum hlunnindi hvers konar til dæmis vegna bújarða ég nefni veiðihlunnindi í því sambandi og nú spyr ég hæstvirtan fjármálaráðherra hvort hann telji hugsanlegt að líta svo á að hugverk hvers konar gætu í skattalegu tilliti verið skilgreind sem eign þá er ég að velta því fyrir mér á þeim nótum að listamenn sem eru á launum við að semja segjum við sögur eða ljóð þeir eru á launum sem þeir greiða af launatekjuskatt eðlilega launatekjuskattsprósentu en þegar listaverkin halda síðan áfram að afla höfundi sínum tekna það er endursala kemur til síðar á ævinni leikskáld selur leikverk ungur að árum en á efri árum er leikverkið aftur tekið til sýninga þá er spurning um hvort þær tekjur sem listamaðurinn fær af þeirri sýningu geti ekki verið skilgreindar sem eignatekjur ég held að þetta sé afar forvitnilegt og ég tel að þetta sé mikið hagsmunamál fyrir listamenn það er fjöldi listamanna starfandi í landinu styrkt eða launað listamenn

verið af þeirri fjármögnun hins opinbera og nú spyr ég hvort megi ekki halda þá áfram að horfa jákvæðum augum til listamanna og tryggja það að endursala